Señora Presidenta, queridos colegas, el 15 de enero del año pasado la Agencia Europea de Medicamentos dio una buenísima noticia a los enfermos de hepatitis C los nuevos fármacos, eficaces en el 90 de los casos, habían pasado los controles y eran autorizados. Pero esta alegría inmensa para pacientes que hasta entonces estaban sentenciados no se puede compartir en el Estado español, porque el Gobierno ha restringido su uso a unos pocos casos —seis o siete mil—, mientras los médicos dicen que al menos treinta mil enfermos lo necesitan.

Como ellos dicen, el Gobierno español salva bancos y recorta vidas. La clave de este conflicto es la sumisión a las grandes compañías farmacéuticas, que imponen sus precios las ganancias por encima de la vida de las personas. Y, si la Comisión Europea las apoya mientras sus ciudadanos mueren por culpa de esa actitud irresponsable, se convierte en su cómplice.